davíð stefánsson ólína þorvarðardóttir sigmundur ernir rúnarsson og lilja mósesdóttir tillagan hljóðar á þessa leið með leyfi forseta alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að endurskoða aðalnámskrár grunnskóla og framhaldsskóla með það að markmiði að heimspeki verði skyldufag á báðum skólastigum

og fór í umsagna ferli hjá menntamálanefnd þingsins sem þá var í þeim umsögnum sem komu fram við tillöguna voru helstu athugasemdir þær að það væri ef til vill of bratt farið með breytingar á námskrám á mjög stutt skilgreinum tíma þannig að þegar þessi tillaga hér er lögð fram í annað sinn er bætt við í lok tillögunnar innan fjögurra ára það er það er gefinn fjögurra ára aðlögunartími til þess að innleiða þessar breytingar á námskrám sem gefur ráðuneytinu og skólum þá þann tíma sem til þarf til þess að þjálfa þá kennara sem hafa hugsað sér að taka að sér kennslu í þessum greinum gefur þeim nægan tíma til þess að fá þá þjálfun í greinargerð með tillögunni segir með leyfi forseta markmið tillögunnar er að efla kennslu í heimspeki og að kenndur verði að meðaltali einn áfangi á hverjum tveimur árum á grunnskólastigi og að meðaltali einn áfangi á hverju skólaári á framhaldsskólastigi með vísan til áttunda bindis skýrslu rannsóknarnefndar alþingis siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna tvö þúsund og átta er lagt til að tryggt verði að heimspeki verði skyldufag í grunn og framhaldsskólum eins og fram kemur í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er nauðsynlegt að efla siðfræðilega menntun allra fagstétta á íslandi og umræðu um gildi siðareglna heimspeki og siðfræði ættu að vera skyldufag á öllum skólastigum og þarf að ýta undir þróun í kennslu og námsgagnagerð á því sviði mikilvægt er að styrkja ábyrgðarkennd nemenda gagnvart samfélaginu og stuðla jafnframt að gagnrýninni hugsun sem er ein meginforsenda þess að borgarar geti verið virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi með því að auka kennslu í heimspeki í grunn og framhaldsskólum er lagður grundvöllur að því að styrkja skilyrði siðferðilegrar rökræðu meðal framtíðarborgara landsins á sama tíma og lýðræðislegir innviðir samfélagsins eru treystir þar sem um allnokkra breytingu á aðalnámskrám er að ræða er talið æskilegt að gefa ráðherra allt að fjórum árum til að innleiða breytinguna þegar frumvarpið var lagt fram í fyrra og sent til umsagna komu inn ellefu umsagnir um málið sjö þeirra væru meðmæltir málinu sumar að vísu með fyrirvara um innleiðingu breytinga á námskránum þar sem þeir töldu að tíminn væri of knappur og hefur verið reynt að mæta þeim tilmælum með því að breyta tillögunni og gefa fjögurra ára frest til innleiðingarinnar á þessum breyttu námskrám það kom inn ein umsögn sem var meðmælt málinu en með ákveðnum efasemdum um gildi þess og það voru hjá athugasemdir eða umsagnir sem komu inn sem voru mótfallnar því og af vissum ástæðum var ein frá hagsmunafélag kennarastétta í annarri fræðigrein sem vildi ekki vera sett skör lægra en heimspekikennarar kannski skiljanlega en eins og ég hef ávallt skilið þá heimspekikennslu heimspekinám sem ég hef verið í sem hefur verið talsvert um ævina er nám í heimspeki mjög margþætt það er mjög fjölbreytt en það er líka fyrst og fremst og ekki síst grunnstoð undir nám í nánast öllum öðrum fræðigreinum þess vegna er meðal annars lögð þessi áhersla á að heimspekin sem slík verði tekin út fyrir sviga

og íslensku sem skyldunámsgrein alls staðar það er athyglisvert að í morgunblaðinu þann þrettánda október síðastliðinn var örstutt frétt um eflingu kennslu í gagnrýninni hugsun og í þeirri frétt segir orðrétt með leyfi forseta rannsóknarstofa um háskóla heimspekistofnun og siðfræðistofnun við hí hafa hafið verkefni sem ætlað er að efla kennslu í gagnrýninni hugsun og siðfræði í skólum landsins áhersla verður einkum lögð á grunn og framhaldsskólastig verkefnisstjórn skipa prófessorarnir páll skúlason vilhjálmur árnason og svavar hrafn svavarsson markmiðið er að hefja útgáfu ritraðar um gagnrýna hugsun og siðfræði og setja saman námskeið fyrir kennara sem hafa hug á að innleiða gagnrýna hugsun og siðfræði í sitt fag einnig hefur verið opnuð heimasíða wwwgagnryninhugsunhi punktur is þar sem nálgast má upplýsingar kennsluefni og greinar ég hefði nú ekki getað óskað mér betri tímasetningar á betra fyrirbæri akkúat tengt þessu máli en þessa frétt frá þrettánda október síðastliðinn því að ef eitthvað er styrkir þetta enn frekar þessa þingsályktun og gerir fólki kleift náttúrlega að samþætta þessi atriði með þeim hætti sem akkúrat er verið að tala um í þingsályktunartillögunni mér er kunnugt um það að hæstvirtur menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir hefur áhuga á þessu máli og hefur fagnað mjög frumkvæði þingsins sjálfs í því að heimspeki verði sett skör hærra á grunn og framhaldsskólastigi en hefur verið hingað til hér er ekki eingöngu um að ræða heimspeki í þeim skilningi að verið sé að ræða um siðfræði heldur ekki síður gagnrýna hugsun en heimspeki tekur til svo margra annarra þátta líka að það er hægt að flétta nám í heimspeki inn í fjölmargar aðrar námsgreinar og þar skiptir ekki síst með tilliti til þess þingmáls sem var hér á undan um ljóðin fagurfræði sjálfa sem skiptir miklu máli mín skoðun er sú að ef nemendur í skólum landsins lærðu meira um fagurfræði sem skyldu væri einfaldlega mun friðvænlegra í heiminum sem slíkum ég vona því að þessi tillaga fái góðan framgang hún fer væntanlega til allsherjar og menntamálanefndar sem tekur þá á henni og skipar talsmann í málinu ég vil að endingu þakka líka fyrir það að við fengum að skjóta þessu máli inn allnokkru fyrr á dagskránni í dag en reiknað var með í þriggja daga þingmálavertíð háttvirtum þingmanni árna johnsens það var gott að koma því að tímanlega því að bæði ég og birgitta jónsdóttir háttvirtur þingmaður sem erum flutningsmenn að þessu máli þurfum að vera